Napriek tomu pri záverečnom hlasovaní som sa zdržala hlasovania, pretože si myslím, že táto správa vo viacerých bodoch zasahuje do kompetencie národných štátov. Najviac to vidieť v tom, že víta barcelonské ciele napriek tomu, že barcelonské ciele skončili fiaskom práve preto, že to boli len určité čísla, ktoré boli centrálne z Európskej únie nadiktované jednotlivým členským štátom. Ja si myslím, že treba nechať kompetenciu členským štátom, aby určili množstvo predškolských zariadení, ktoré potrebujú, pretože to nie je len záležitosť počtu, je to záležitosť aj kvality a kultúry tej danej krajiny. Ja veľmi ľutujem, že som nemohla túto správu podporiť, ale v zásadných veciach odporovala presvedčeniu, ktoré vyznávam.